Mais ce n'est pas le cas du tout. Nous constatons simplement que l'abus constant de réglementations paralysantes ne permet pas à l'Union européenne de répondre aux défis qui se posent à nos pays, que ce soit la crise économique et sociale persistante, la crise migratoire, l'insécurité ou le terrorisme et, bien entendu, nous regrettons cette situation. Pour le reste, dans son histoire, Malte a été un poste avancé protégeant l'Europe de l'invasion islamique. J'espère qu'elle sera aujourd'hui à la hauteur de son destin historique.